Der Anführer dieser Arbeiter ist aufgehängt worden, und sein letztes Wort, das Wort Freiheit, ist ihm von der Schlinge des Henkers abgewürgt worden. Hätte es damals so etwas gegeben wie eine Europäische Union, irgendwo anders, die darauf geachtet hätte, dass Menschenrechte nicht nur in diesem Gebilde, sondern auch anderswo eingehalten werden, wäre das vielleicht nicht passiert. Und deshalb ist es sicherlich unsere erste Aufgabe, jetzt, wo wir innerhalb der Europäischen Union bei allen politischen Auseinandersetzungen, die es gibt diesen Hass, diese Bitterkeit, diese Gewalt überwunden haben,

Und ich denke dieser Bericht weist, Herr Berichterstatter, in eine sehr, sehr gute Richtung. Wichtig ist und das habe ich auch versucht, mit meinen Anträgen in den Bericht hineinzubringen dass wir in diesen Fragen einheitlich auftreten. Wichtig ist, dass wir auch dafür sorgen, dass die, die sich für Menschenrechte einsetzen, von uns gestärkt werden, und die Verleihung des Sacharow Preises heute war ein Beitrag dazu. Und wichtig ist es auch, dass wir unsere Stärke zur Durchsetzung von Menschenrechten einsetzen, und das ist zweifellos auch unsere Wirtschaftsstärke. Ich bin froh, dass, seit das Europäische Parlament Handelspolitik mitentscheidet, Handelspolitik auch als Menschenrechtspolitik eingesetzt wird. Wir haben im Abkommen mit Zentralamerika und mit Kolumbien und Peru gesehen, dass erste Ansätze in diese Richtung funktionieren auch wenn nicht alles so funktioniert, wie wir es möchten. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist unsere erste Aufgabe, aus unserer Geschichte zu lernen, aus dem, was die Menschen bei uns erlebt haben, zu lernen und dafür zu sorgen, dass so etwas in Zukunft weltweit nicht mehr geschieht soweit uns das möglich ist.